Hvala za besedo. Zaključil bi samo tako, da skladu s stališčem, ki ga je predložila vlada, pa tudi v tem, kar smo predstavili v razpravi, kar ste tudi še številni poslanci danes predstavili v razpravi, moram zaključiti tako, da je naša ocena, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala.